Še enkrat hvala za to pobudo in, seveda, prevzamem, da bo ministrstvo za kulturo postorilo vse, kar je mogoče, da pridemo do registra, do seznama, da določimo prioritete, da posnamemo stanje, da tako rečem, in da se potem, tudi skupaj odločimo, kaj seveda s to tudi, kulturno dediščino na en način, kako naprej. Hvala.